Ráno sme viedli rozsiahlu debatu o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, na pokusy, ktoré môžu pomôcť pri objavovaní a liečení závažných ochorení, ktorými trpia ľudia. Väčšina, veľká väčšina kolegov odmietla utrpenie zvierat, ktoré by sa používali na takéto účely.

Väčšina konzumentov je proti takémuto mäsu v potravinovom reťazci. Tak ako povedala pani kolegyňa Sommer, je tu ešte jeden vážny problém. Rozvoj reprodukčného klonovania zvierat je otvorením dverí ku reprodukčnému klonovaniu človeka. Toto nedovoľuje nielen prirodzený zákon, ale ani Lisabonská zmluva. Pýtam sa, že by niektorí už teraz chceli zmeniť Lisabonskú zmluvu v tomto bode?